Hvala za besedo! Slovenija je dežela delovnih in ustvarjalnih posameznikov. Osemindevetdeset procentov slovenskega gospodarstva predstavlja malo gospodarstvo, obrtniki, podjetniki, ki zaposlujejo več kot tristo tisoč ljudi. Pred volitvami je vseh pet vladnih strank obljubljalo, da bo pomagalo razbremeniti gospodarstvo in odpravilo birokratske ovire. Upam, da sedaj niste pozabili svojih obljub. Predlog novele zakona, ki jo predlaga Nova Slovenija uvaja tudi dvojni status upokojenih obrtnikov in samostojnih podjetnikov. Slovenija je ena redkih držav, ki ljudem preprečuje ali vsaj otežuje delo, kljub temu, da si to želijo. Naj opozorim, da govorimo o obrtnikih in samostojnih podjetnikih, ki so delali štirideset let in so si zaslužili polno pokojnino. Ti morajo, če želijo prejemati pokojnino, zapreti svoje podjetje. V Novi Sloveniji se nam to zdi nedopustno. Če bi jim pustili, da svojo dejavnost opravljajo naprej, bi še vedno plačevali predpisane dajatve, tako davke in druge prispevke, kar bi bilo s stališča države pozitivno. Pustimo ljudem, naj delajo, če si to želijo.